Predovšetkým pre tie okrajové a znevýhodnené, aby nielen znížili svoje náklady na energiu, ale aby sa stali aj jej výrobcami a vývozcami. Plne preto podporujem decentralizované vykonávanie stratégií využívania zdrojov energie s aktívnou podporou zo štrukturálnych fondov a pri plnom využívaní verejno súkromných partnerstiev. Lokálne inovácie totiž zohľadňujú miestne ekologické a ekonomické špecifiká, prinášajú zamestnanosť do regiónu a zvyšujú jeho konkurencieschopnosť. Výzvou však zostáva skladovanie, distribúcia, interoperabilita technológií a existujúcich sietí a výmena so susednými krajinami. Členské štáty by mali totiž zohľadniť výhody takejto cezhraničnej spolupráce predovšetkým tým, že priaznivo nastavia platnú legislatívu, čím uľahčia prístup svojim regiónom ku vzájomne výhodným partnerstvám v oblasti energií.